Groenten, granen, peulvruchten en fruit vormen de basis van een gezonde en goede voeding. Deze zijn in Europa van uitstekende kwaliteit en al eeuwen bewaarden boeren en later veredelaars elk jaar de zaden en producten om daar weer nieuwe verbeterde producten van te maken. Het veredelen van die groenterassen heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we nu honderden soorten aardappelen hebben. Sommige zijn geschikt voor frietjes, sommige zijn geschikt voor de puree en andere zijn juist weer heel erg geschikt om op droge of heel natte grond te verbouwen. Op deze sector kunnen we echt heel erg trots zijn en het is dan ook belangrijk dat we die producten, de zaden vrij toegankelijk houden. Dat is belangrijk voor biodiversiteit, dat is belangrijk voor de innovatie in deze sector. En dat kan niet als agrofood bedrijven patenten aanvragen op producten die zijn ontstaan uit wezenlijk biologische processen. Eigenschappen uit de natuur behoren aan niemand of misschien wel aan iedereen toe. Maar ze behoren in ieder geval niet toe aan Monsanto en Syngenta. Het zou slecht zijn als deze multinationals gaan bepalen welke rassen we wel of niet gaan verbouwen in Europa. Deze bedrijven willen geen concurrentie en de markt kent geen ethiek.

Boeren moeten gewoon vrij toegang hebben tot deze zaden. Dat betekent bijvoorbeeld een uitgebreide kwekersvrijstelling in de Europese regelgeving. Want gaan we op deze weg door, dan gaan we monopolieposities creëren in onze voedselvoorziening en zulke machtsposities en ook het daaruit voortvloeiende biodiversiteitsverlies zijn gevaren voor onze voedselzekerheid hier en elders op de wereld.